Les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie. Ils ne seront jamais enthousiastes devant une copie plus ou moins réussie.

Je crois que c'est une vraie attitude tolérante et intelligente pour assumer ce